40 Das sind erschreckende Zahlen. Sie machen nur allzu gut verständlich, warum z.

auf dem Puerta de Sol junge Menschen auf die Straße gehen, warum immer mehr von einer verlorenen Generation gesprochen wird. Für die Jungen muss sehr viel mehr getan werden.

Daher meine Aufforderung an die Kommission, im Laufe des diesjährigen Budgetprozesses mehr Möglichkeiten für Umschichtungen im Sinne einer langfristigen Zielerreichung vorzunehmen.